Zaprvé je důležité, že země Mercosuru a samozřejmě i Evropská unie podepsaly pařížskou klimatickou smlouvu a že právě Brazílie představuje klíčovou zemi pro řešení našeho problému odlesňování. Co se stane v okamžiku, kdy se nebudeme schopni dohodnout s Brazílií, když ji takzvaně odkopneme? Já jsem zpravodaj sdělení Komise o posílení opatření Evropské unie na ochranu a obnovu světových lesů. Chtěl bych vyzvat i kolegy ze strany Zelených, aby se konstruktivně podíleli na tomto tématu a abychom nalezli řešení, jak Brazílii pozitivně zatáhnout do řešení problému odlesňování. Zadruhé, v dohodě mezi Evropskou unií a Mercosurem byla zahrnuta také kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji při posilování investičních a obchodních vztahů a řeklo se v této kapitole, že bude plně respektováno životní prostředí a budou řešeny otázky, jako je udržitelné hospodaření a ochrana lesů. Prosím, držme se skutečně faktů, to je důležité, toto v dohodě je.